Ich will hier gerne sagen, dass ich mit dem marokkanischen Außenminister am vergangenen Sonntag ein sehr langes Gespräch über diesen Fall geführt habe. Ich habe den Eindruck, dass wir am heutigen Tag die Möglichkeit haben, dass der Hungerstreik von Frau Haidar beendet wird und für sie eine Lösung gefunden wird. Wenn ich den Eindruck hätte, dass ich mit einer öffentlichen Äußerung dazu beitragen könnte, dass dieser Fall gelöst wir, würde ich diese öffentliche Äußerung machen. Weil ich aber glaube, dass in solchen komplizierten diplomatischen Fällen die Diskretion die Lösung des Problems ist, bitte ich die Kollegen, mit der notwendigen Diskretion dazu beizutragen, dass diese Frau gerettet wird.